Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous venez de dire que la Commission accordait une grande importance au logement social. Il s'agit en effet d'un droit fondamental qui n'est pas appliqué dans nos États. C'est d'ailleurs une tache noire de plus dans notre modèle actuel de construction européenne. Quant au reste de votre réponse, Monsieur le Commissaire, vous avez récité le bréviaire habituel de la Commission mais la vérité qui sort de l'expérience, c'est que la Commission, votre Commission et la Cour de justice européenne disent le droit à partir des traités européens en fonction d'un principe meurtrier,

C'est bien en 2005 que la Commission européenne a défini le logement social pour le réserver aux seuls je cite personnes défavorisées ou groupes sociaux vulnérables.

Comme beaucoup de collègues, je soutiens l'idée d'une nouvelle directive cadre qui serait positive et progressiste, mais je crains que ce soit le principe même de concurrence inscrit dans les traités qu'il faudrait changer.